Onorevole, è chiaro a tutti né il comunismo né il nazismo hanno a che fare con partiti che sono presenti in quest'Aula, né storicamente, né politicamente. Questo l'ho detto e questo è molto chiaro a tutti quanti. Non credo che l'onorevole Bullmann voglia associare il nazismo alla destra liberale e non credo che l'onorevole Kamall pensi di associare il nazismo se ha avuto espressioni sbagliate si è scusato alla storia del Partito socialista, perché nessuno, a cominciare dal Presidente, crede che il nazionalsocialismo possa essere associato alla storia del socialismo in Europa, né che il nazionalsocialismo possa essere associato alla destra liberale, perché sia la destra liberale sia il socialismo si sono battuti entrambi insieme contro la dittatura nazista e contro la dittatura comunista.